Comment la Commission va t elle préparer la prochaine phase de redéploiement de CESAR, et notamment le financement de ce programme essentiel pour l'environnement comme pour notre rayonnement scientifique et technique? La Commission va t elle suivre les recommandations du rapport remis en 2007, selon lequel une personnalité qualifiée de haut niveau devrait assurer le suivi politique de ce programme? En effet, il va exiger de surmonter de nombreux obstacles juridiques, psychologiques, techniques en unifiant les espaces aériens nationaux et en faisant travailler ensemble les contrôleurs des différents pays.